De bestaande procedures, Voorzitter en commissaris, in geval van een ongeval met radioactieve besmetting, zijn totaal onaangepast aan de huidige institutionele situatie.